Herr Kollege Kirilov, wissen Sie, dass die ganze Woche im Vorfeld des in Baku die Freiheitsdemonstranten aufgetreten sind und niedergeknüppelt wurden und dass unsere Wähler das alle im Fernsehen gesehen haben? Sie würden sich wundern, wenn sie gehört hätten, dass Sie das nicht für dringlich halten, sondern der Meinung sind, das solle man verschieben, bis die Leute im Gefängnis sitzen.